Ce que souhaitent nos concitoyens, c'est plus de proximité. Voici ma question, Monsieur le Président comment allez vous renforcer cette proximité sachant qu'en France, vous avez fait un bond en arrière de 20 ans en supprimant les circonscriptions régionales, que vous avez tenté d'imposer ici les listes transnationales, que vous avez également tenté, au Conseil, d'imposer la nomination du Président de la Commission en dehors de tout processus démocratique? Je comprends que vous essayiez, ici, d'avoir un ancrage sur le plan européen, mais j'ai vraiment l'impression que vous marchez un peu seul et, contrairement à votre majorité en France, la démocratie européenne se fait ici pour et par le consensus. Par conséquent, Monsieur le Président, si vous persistez ainsi, je crains que le nom de votre nouvelle formation ici au Parlement ne soit pas En Marche mais En Marge en marge des décisions et, surtout, en marge des résultats auxquels nous essayons, ici, de contribuer au quotidien pour nos concitoyens.